sjálfstæðisflokksins að minni hlutinn ræður ekki dagskránni hér en hérna er komin þessi dagskrártillaga þá er

kærkomið tækifæri fyrir sextíu og þrjá þingmenn öll að sýna hug sinn til þess að efna þau loforð sem allir stjórnmálaflokkar hafa lofað um að viðræðu samningur eða viðræður um aðild að evrópusambandinu færu í þjóðaratkvæði við höfum hvert okkar hefur eitt atkvæði nú er bara að sjá hverjir treysta þjóðinni hverjir vilja efna þau loforð sem við öll allir stjórnmálaflokkar hafi gefið um það að einhvern tímann á ferlinu yrði þjóðaratkvæðagreiðsla um þetta mikla mál ég bara skora á